Monsieur le Président, plus de mille camps, selon les estimations des ONG, de 3 à 5 millions de personnes incarcérées dont la quasi totalité accusées de mise en danger de la sécurité de l'État, des allégations concernant le trafic d'organes.

Les camps de travail forcé en Chine sont une véritable honte. La réaction de la communauté internationale, cependant, reste bien timide. En fait, ce que nous attendons de la part de l'Union européenne, c'est qu'elle nous indique des pas mesurés, certes, mais néanmoins susceptibles d'entraîner tous les partenaires commerciaux de la Chine à faire preuve d'une attitude soudée en vue d'obtenir de celle ci des concessions réelles. On a déjà créé des task forces pour des enjeux de moindre importance.